Moja partia Twój Ruch prowadzi kampanię do Parlamentu Europejskiego pod hasłem Więcej Europy, więcej polityki europejskiej, więcej polityki europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony!.

sprawozdanie pokazuje, ile zostało zrobione, ale też, ile można było więcej zrobić, ile można było więcej zrobić, gdyby była zgoda państw członkowskich, ile można byłoby więcej zrobić, gdyby nie było oporu biurokracji brukselskiej. Pamiętamy te trudne bóle porodowe, gdy rodziła się Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Ciągle mało ludzi doświadczonych, doskonałych dyplomatów z nowych krajów członkowskich, ciągle nie jesteśmy odpowiednio reprezentowani. Były obietnice, były opowieści o tym, że ci ludzie się znajdą.